Die Kommission hat den Vorschlag zur Überarbeitung der Trinkwasserrichtlinie als Reaktion auf die erste erfolgreiche europäische Bürgerinitiative vorgelegt.

Mir ist es deshalb ein besonderes Anliegen, dass wir die Anträge der Bürgerinitiativen ernst nehmen und dass wir schnell und umfassend darauf reagieren. Ich denke, dass wir als Parlament auch entsprechend gehandelt haben. Trotz der technischen und auch politischen Komplexität haben wir bereits im Oktober unseren Bericht vorgelegt.

Der Rat hingegen hat sich leider so viel Zeit gelassen, dass wir die Richtlinie nicht mehr rechtzeitig zum Ende der Legislaturperiode verabschieden können.

Wir müssen deshalb morgen unseren Bericht in erster Lesung abschließen. Damit senden wir ein Signal an die Bürger, dass Bürgerbeteiligung für uns nicht bloß eine Worthülse ist, sondern vorgelebt wird. Wir machen mit unserem Bericht aber auch inhaltlich gute Vorschläge. Ich bin zum Beispiel stolz darauf, dass wir eine Lösung anbieten, wie wir zukünftig mit Mikroplastik und anderen neuen Schadstoffen im Trinkwasser umgehen können. Damit schaffen wir Vertrauen in die Wasserqualität. Auch machen wir Vorschläge, damit der neue risikobasierte Ansatz nicht zur Belastung für bewährte Strukturen wird wie beispielsweise kommunal organisierter Wasserversorger bei uns in Deutschland oder Kleinstversorger im Alpenraum und anderen Regionen. Ich hoffe, dass wir diese Erfolge morgen für die Verhandlungen des nächsten Parlaments festhalten können. Ich danke ganz herzlich dem Berichterstatter Michel Dantin für die gute Zusammenarbeit und den Schattenberichterstattern. Trinkwasser ist das bestuntersuchte Lebensmittel und kann in der EU unbedenklich aus dem Wasserhahn getrunken werden, meine Damen und Herren.